virðulegur forseti sú er hér stendur setti árið tvö þúsund og fjögur af stað vinnu við að kortleggja vegi og slóða á hálendinu í samstarfi við hagsmunasamtök síðan eru liðin fimm ár nú er nefnd að störfum sem í eru umhverfisráðuneytið fulltrúar frá umhverfisstofnun landmælingar íslands og vegagerðarinnar en ég tel ástæðu til þess að spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra af hverju þessi samtök hafi ekki fullgilda aðkomu að nefndinni og ég vil draga hér fram áherslur hæstvirtur ráðherra á árósasamninginn þar sem er mjög mikið dregið fram að hagsmunasamtök eigi að koma fyrr að málum og það er algerlega nauðsynlegt að það eigi við í þessu tilviki ég vil líka draga það fram að það eru ákveðin hagsmunasamtök sem þurfa að koma að þessum málum fyrir utan samút ég ætla að nefna hér hvað þetta er stór samtök og byggi það á munnlegum upplýsingum að samkvæmt upplýsingum sveinbjörns halldórssonar formanns fjögurra fjögur þá eru meðlimir í þeim klúbbi fjögur þúsund samkvæmt upplýsingum hrafnkels sigtryggssonar formanns vélhjólaíþróttaklúbbs íslands vík eru ellefu þúsund manns í þeim klúbbi og samkvæmt upplýsingum jakobs þór guðbjartssonar formanns slóðavina sem er nýjasti klúbburinn þá eru þrjú hundruð manns í honum þetta er einungis ársgamall klúbbur og það er mjög mikil gróska í starfsemi þessara hópa svona mál lengi telja ég vil líka nefna hér hestamenn og aðra sem hafa hagsmuna að gæta varðandi vegi og slóða sérstaklega á hálendinu en líka á láglendi það eru sjöunda til átta þúsund torfæruhjól í landinu þetta er stór og mikilvægur hagsmunahópur sjötíu þúsund hestar er kallað hérna fram í líka þannig að ég hef áhyggjur af því hvað lítið samráð er við þessa hópa þetta eru hópar sem hafa verið til fyrirmyndar í umgengni við náttúruna og klúbbarnir eru að leggja mjög mikla áherslu á áróður gegn utanvegaakstri og nærgætni við náttúruna þannig að það þarf að ná þeim nær þessu ferli að ákveða hvaða á að vera opið hvað á að vera lokað þetta eru hópar sem vilja það ég vil draga það líka hér fram að mælingar landmælinga sem þeir hafa gert í samstarfi við ferðaklúbbinn fjórum fjögurra þar hefur jón g snæland haldið utan um málið svokallaður slóðríkur sem þekkir nú meira en margur annar slóða á hálendinu mér skilst að mælingarnar séu mjög langt komnar og núna þarf að fara í gang sterkara ferli stjórnsýslulega við það að ákveða hvað á að vera opið og hvað á að vera lokað mælingarnar eru ekki lengur að tefja það ferli þannig að ég skora á hæstvirtur umhverfisráðherra sem ég veit að vill gjarnan fá grasrótarsamtök og hagsmunasamtök fyrr að ferlinu að ákveða að samút fái fullgilda aðild að nefndinni sem er að vinna við þessi mál og svo verði miklu meira samráð við þessa hópa sem ég hef núna tilgreint í minni ræðu